Doresc să mi exprim speranța că restricțiile privitoare la accesul lucrătorilor români și bulgari pe piața muncii din Europa, nu se vor menține și după 2011. Consider că nu trebuie să permitem ca unele temeri nejustificate din punct de vedere economic și social să fie exploatate politic și să ducă la restricționarea liberei circulații a lucrătorilor. Migrația forței de muncă din noile state membre a contribuit la creșterea economică în UE și a avut un efect limitat asupra salariilor și șomajului pe piețele liberalizate. Mai mult, în perioada crizei, lucrătorii mobili au fost chiar mai afectați decât cei din țările gazdă, ei fiind primii rămași fără slujbe. În final, pe fundalul dezbaterilor cu privire la problema romilor din Franța, consider necesară efectuarea unei analize referitoare la gradul de integrare a lucrătorilor migranți din noile state membre. Trebuie să fie urmărită inclusiv adaptarea acestora la normele locale, acolo unde accesul pe piața muncii a fost liberalizat.